Programul Erasmus este un program emblematic al Uniunii Europene. După libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, programul Erasmus este considerat ca fiind una dintre marile realizări ale Uniunii Europene.

Având în vedere importanța educației pentru viitorul Uniunii, cerem nu doar creșterea bugetului programului Erasmus în viitoarea perioadă financiară, ci și următoarele includerea printre obiectivele generale ale programului a creșterii numărului de persoane cu vârsta de peste 35 de ani care beneficiază de învățare pe întreg parcursul vieții, includerea, de asemenea, a mobilității persoanelor în scop educațional în domeniul antreprenoriatului, deci acel program Erasmus pentru tineri antreprenori, și includerea printre politicile Uniunii Europene relevante pentru programul Erasmus pentru toți, a politicii industriale a Uniunii Europene.